Axa Rin Main Dunăre este o punte între est și vest, între Marea Nordului și Marea Neagră, are directă legătură cu asigurarea securității energetice, deschide drumul către Asia prin Marea Neagră, face legătura inclusiv cu Marea Mediterană. Ne exprimăm, deci, în favoarea elaborării strategiei pentru Dunăre în decursul acestui an, așa cum s a angajat Comisia și mă bucură din nou reangajamentul Comisarului Rehn și dorim ca aceasta să fie aprobată însoțită de un plan de acțiune concret, cel mai târziu la începutul anului 2011. Dintre prioritățile majore care ar trebui urmărite menționez asigurarea navigabilității pe întreaga axă, în primul rând conexiunea Dunăre Rin și uniformizarea sistemelor de navigație, modernizarea porturilor fluviale și dezvoltarea infrastructurilor conexe pentru a deveni sisteme integrate multimodale, utilizarea eficientă a potențialului energetic al Dunării, dezvoltarea sistemelor de irigații pentru prevenirea deșertificării, implementarea unui sistem integrat de monitorizare a cotelor apelor pentru creșterea capacității de prognoză, prevenire și de intervenție în caz de inundații, secetă sau poluare. Este nevoie de o acțiune concertată, deoarece neimplicarea unui singur stat riveran poate duce la blocarea întregului proces. Este, de asemenea, nevoie de resurse financiare și de aceea, sper ca noua Comisie Europeană să aibă în vedere acest lucru și să nu evite finanțările de tip parteneriat public privat. Dintre toate statele riverane Dunării, România deține cel mai mare sector. Din acest motiv, România susține elaborarea cât mai rapidă a acestei strategii care să pună în valoare potențialul fluviului, esențial pentru întreaga Europă.